Digitalizace orgánu veřejné správy a digitalizace postupů orgánů veřejné správy, to je zcela klíčové pro naši budoucnost.

Také chci přivítat požadavek na digitalizaci zdravotních služeb, protože tyto zdravotní služby mohou zlepšovat kvalitu života občanů.